Elnök Úr, talán az egyik legarcátlanabb mondatot szeretném felolvasni a jelentésből, ami az indokolásban szerepel. Elég gyakran érzem mostanában úgy magam, minthogyha Észak Koreában lennék valami pártkongresszuson. Az egész hangvétel, ez is ide illeszkedik. Azt mondja Különösen ma, amikor az európai integráció legnagyobb veszélye az EU n belülről származik ugye a belső ellenségre kell vigyázni. Éberség, elvtársak! az euroszkeptikus populizmus formájában, a nagyvállalatokat előnyben részesítő folyamatos tisztességtelen adóügyi gyakorlatok a nyilvánosság EU iránti bizalmának további csökkenéséhez vezethetnek. Tehát ezt, ki az, aki ezért felelős? Az, aki kimondja, ugye, akiket populistának neveznek. Véletlenül sem az a rendszer, amin alapul az egész Európai Unió, hogy a nagyvállalatok folyamatosan vesztegetik az Európai Unió legkülönbözőbb vezetőit, folyamatosan úgymond lobbiznak, finoman szólva és elérik azt, hogy olyan szabályok vonatkozzanak rájuk, amilyeneket ők akarnak, és amelyek teljesen ellehetetlenítik a tisztességes versenyt, különösen az európai